na poważnie skoncentrować swoje wysiłki na dobrym zarządzaniu, zasadach państwa prawa, budowaniu demokratycznych instytucji, ustanowieniu niezawisłego i bezstronnego systemu sądowego, poprawie zdolności administracyjnych oraz reformach społecznych i gospodarczych, a także na walce z bezrobociem. Ogromnym problemem pozostaje również korupcja, przenikająca tak naprawdę wszystkie dziedziny życia publicznego, a także handel ludźmi. Pozycję Bośni i Hercegowiny osłabia również brak niezależnych i pluralistycznych mediów oraz głębokie podziały etniczne. Mimo wszystko uważam, że rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich jest inwestycją zarówno w stabilność regionu, jak i w stabilność sąsiedztwa Unii Europejskiej, i mam nadzieję, że Bośni i Hercegowinie uda się spełnić wszystkie wymagane przez Unię Europejską kryteria w tym zakresie.